Dovolte, abych vysvětlila, proč jsem nepodpořila nakonec usnesení o silniční dopravě. Toto usnesení obsahuje řadu podnětných návrhů, mezi něž patří např.

Protože odmítám některé návrhy a tlak starých členských států svou mzdovou politiku aplikovat i na řidiče z jiných členských zemí, a to nad rámec minimálních standardů. Tyto kroky ohrožují volný pohyb služeb a zboží po evropském trhu. Další regulace pracovních i jiných podmínek kromě toho zabraňuje přístupu malých a středních podniků na trh, což je v přímém rozporu s cíli deklarovanými v některých bodech. V neposlední řadě pochybuji o účelnosti této rezoluce krátce před tím, než Komise představí komplexní balíček pro silniční dopravu.